Ale já bych vám chtěl říct jednu věc Není tato debata příliš pozdě?

I já vítám balíček, který připravila Evropská komise, ale pane komisaři, ruku na srdce, tyto volby s tímto balíčkem stejně zvláštním způsobem nebudeme chránit. Je potřeba pracovat systematicky i potom, co nebudete komisařem, na dalších opatřeních, aby žádné volby, žádná referenda a žádné jiné akty demokracie nebyly nikým ovlivňovány. Bylo zde napříč politickým spektrem zmíněno, jak chceme bojovat proti šíření fake news ale proti fake news můžete bojovat pouze tím, že budete mít vzdělané občany, kteří se nebudou bát ověřovat informace a budou zkoušet hledat pravdu. Já vás, milí kolegové, vyzývám, chtějme informované občany, kteří hledají pravdu.